Lorsque vous parlez du marché intérieur, avez vous une conception globale du marché intérieur, une conception qui soit à l'image du marché intérieur dont on a besoin, c'est à dire un marché intérieur qui comprenne également une dimension d'harmonisation fiscale et sociale?